Nous voyons bien que si c'est à partir de là que nous construisons l'Europe sociale, eh bien, nous la construirons contre les peuples et ce n'est pas ce que nous voulons. Dans le rapport de Mme Oomen Ruijten, nous indiquons d'autres orientations sur beaucoup de points et je vous demande, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, d'en tenir compte lorsque vous élaborerez la position de la Commission autour d'un livre blanc, s'agissant de la prise en compte de la question du genre, que vous n'avez pas suffisamment

Nous évoquons aussi l'idée que le meilleur moyen de régler la question des retraites est de favoriser l'emploi et que plutôt que de s'attacher à l'âge légal de départ à la retraite, il faut tenir compte de l'âge réel. Mais le rapport de Mme Oomen Ruijten contient pour nous, socialistes français, une indication qui nous pose problème et sur laquelle nous ne pourrons pas marquer notre accord.